care astăzi sunt considerate ca având un risc mare. De asemenea, programele europene de cercetare precum Programul cadru 7, care solicită o cofinanțare de până la 50 nu sunt foarte adecvate pentru întreprinderile mici și mijlocii. Aș dori să întreb Comisia dacă are în vedere modificarea acestor programe pentru a crește participarea întreprinderilor mici și mijlocii.